Mindenképpen üdvözlendő, hogy az Európai Unió intézményei közül a Tanács és a Bizottság is foglalkozni kíván a tagállamokban felmerülő jogállamisággal kapcsolatos problémákkal. Itt a Parlamentben számos kérdés kapcsán nyíltan elmondjuk a véleményünket, ám sajnos az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy a Bizottság kompetenciahiányra hivatkozva érdemben nem foglalkozott ezekkel a témákkal. A tagállamok képviselőiből álló Tanács pedig mindig ódzkodott az egyes konkrét esetek vizsgálatától. Az állampolgárok bizalmáért egyre jobban meg kell küzdenünk, és csakis úgy lehetünk méltók erre a bizalomra, ha nyíltan és őszintén beszélünk a problémákról. Ha demokráciáról és jogállamiságról beszélünk, akkor őszintén meg kell vizsgálnunk azokat a tagállamokat, amelyekben bizony komoly kételyek merülnek fel a jogállamiság területén. Ha az alapvető jogokról kezdünk párbeszédet, akkor nem csupán a tagállamok álláspontját kell meghallgatni a Tanácsnak és a Bizottságnak, hanem például az őshonos nemzeti kisebbségek panaszait is komolyan kell venniük az uniós testületeknek. Egyszerűen azért, mert Európa csak úgy lehet valóban a polgároké, ha egyetlen társadalmi csoport igényeit sem söpri a szőnyeg alá.

Tudjuk, hogy a nemzeti kisebbségek, az őshonos nemzeti kisebbségek jogai területén Görögország, Franciaország, Szlovákia és Románia a sereghajtó. Azt gondolom, hogy a jogállamisággal kapcsolatos párbeszéd akkor lehet a legeredményesebb, ha a Tanács és a Bizottság a tagállamokban előforduló legjobb gyakorlatok cseréjének ösztönzésével próbálja meg javítani az általános képet. Ennek az ösztönzésnek azonban nyíltan hangot is kell adjanak az uniós testületek, még akkor is, ha egyes tagállamok nem fognak örülni ennek. Egy dolog biztos a valódi párbeszéd elmulasztásával az Unió végérvényesen beismeri, hogy semmiféle előrelépést nem tud kieszközölni a tagállamokban az alapvető jogok érvényesítése területén.